Voilà l'injustice et voilà ce que notre amendement veut corriger! Ce que nous demandons est raisonnable car conditionné vous le savez au respect scrupuleux des principes de durabilité posés par la PCP.

Chers collègues, demain, loin des campagnes mensongères et dans la sérénité, apportons notre soutien aux régions ultrapériphériques pour que la pêche puisse contribuer au développement de ces régions sinistrées.